des droits sociaux et environnementaux? Encore une fois, aujourd'hui, dans cette assemblée, une majorité d'entre vous sont convaincus que ces droits sociaux et environnementaux doivent être facultatifs dans les accords de libre échange.

En effet, pourquoi, dans l'accord UE Japon, tous les chapitres sont ils contraignants avec sanctions, sauf quand il s'agit des droits sociaux et environnementaux? Pourquoi en matière de lutte contre la déforestation, l'Union accepte t elle de ratifier un accord avec un partenaire qui est le principal acteur du blanchiment des bois illégaux des forêts d'Asie du Sud Est?

Non, je ne pense pas que cet accord soit un accord de nouvelle génération. Je pense que c'est une opportunité ratée d'inscrire le commerce dans une stratégie qui soit respectueuse du droit social et environnemental.